Gospodine predsjedniče, ja podržavam ovu raspravu. Referendum koji je nedavno održan u Švicarskoj pokazao je da je pitanje mobilnosti trenutno vruće pitanje u Europskoj uniji, ali ukoliko Unija želi ostati konkurentna, mora razvijati programe razmjene koji bi obuhvaćali i državljane trećih zemalja. Bez obzira radi li se o istraživanju, studiranju, običnoj razmjeni učenika, usavršavanju, volontiranju ili obavljanju posla za hranu i stan sa svrhom učenja jezika, smatram da će usvajanje ove direktive doprinijeti smanjenju izrabljivanja i rada na crno, ali isto tako da će smanjiti zloporabe socijalnih prava. Ovom direktivom Europska unija bi se promicala kao privlačno mjesto za istraživanje i inovacije, čime bi se unaprijedio položaj Unije, a došlo bi i do povećanja ukupne konkurentnosti i rasta uz istovremeno stvaranje novih radnih mjesta koja su ključna za rast bruto društvenog proizvoda.